Monsieur le Président, les chiffres tragiques viennent encore d'être rappelés, la Syrie vit un martyr et la barbarie s'invite à la table d'un régime qui s'accroche au pouvoir.

Face à cela, les mots et les déclarations ne suffisent plus.

Il faut aller plus loin, il faut aller autrement, avec une force d'interposition internationale, plus que probablement, pour que toutes ces victimes innocentes n'aient pas péri en vain, et que le régime syrien soit un jour jugé pour ses crimes, pour que l'Union européenne admette qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de compromis possible avec l'axe Moscou Damas Téhéran.

Millán Mon, Madame la Commissaire quels moyens avons nous, quels sont les moyens pour le faire plier, pour qu'enfin l'Union européenne s'investisse plus encore dans la diplomatie préventive et pèse de toute son influence pour limiter les risques de propagation dans la région et je pense, bien évidemment, au Liban?